Han transcurrido casi seis meses y este Parlamento aún no ha encontrado el momento de condenar ese golpe es más, algunos eurodiputados del Partido Popular y del grupo de Conservadores y Reformistas Europeos han visitado el país para avalar con su presencia las consecuencias de ese golpe de Estado para avalar con su apoyo, confundiendo Parlamento Europeo con grupos políticos, unas elecciones administradas por un Gobierno y celebradas en condiciones que no garantizaban su legitimidad. Se está creando un precedente perverso a través del golpe de Honduras, ya que, a partir de ahora, los golpes blandos temporales relativamente incruentos van a ser no solo aceptados por la derecha continental, sino aplaudidos y fomentados por la derecha europea y norteamericana.